Ale z drugiej strony Pani popiera, żeby zmieniać ten plan, zwłaszcza w przeciągu najbliższych dziesięciu lat i w ten sposób następuje dezorientacja dla przemysłu, dla inwestorów, ponieważ ten plan jest zmieniany już teraz, od razu.